Es ist tatsächlich so, dass ich überhaupt nicht gegen Mindestlöhne als solche bin. Das hat die Frau Kommissarin gesagt Darüber kann jedes Land selber entscheiden, das ist nationale Souveränität vollkommen okay. In diesem Fall ist es aber das erste Mal wir sind ja nicht das erste Land, das ein Mindestlohngesetz hat, ganz viele andere hatten es auch schon dass der Transportsektor, auch der Transitsektor, so detailversessen beschrieben worden ist, bis dahin meine Kollegin hat es gesagt dass Faxe vorweg auf Deutsch geschickt werden sollen an die deutsche Regierung, die deutschen Behörden, wann genau welches Unternehmen sich wie lange auf deutschem Boden

Meines Erachtens geht das deutlich übers Ziel hinaus, und es ist auch gegen europäisches Recht.

Wir wollen auf keinen Fall, dass die LKW Fahrer schlecht behandelt werden.

Aber meines Erachtens das hat auch Herr Ujhelyi gesagt, das betrifft auch die Petition und die Demonstration ist dies der falsche Weg, um dem abzuhelfen. Da müssen wir wirklich anders vorgehen, um bessere Bedingungen für die LKW Fahrer zu schaffen. Es ist tatsächlich so, dass meines Erachtens Deutschland damit ein Fass aufgemacht hat.

Jetzt hat Frankreich nachgezogen. Frankreich will das jetzt genauso machen.

Wie soll man das auseinanderdröseln, und wer soll das auch kontrollieren?

Das ist auch nicht Europas Wille!